Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, Herr Ministerpräsident! Ja, es war Ihr erster Ratsvorsitz, und ich würde sagen ein ziemlich erfolgreicher. Für kleine Mitgliedsländer ist es ganz besonders wichtig zu performen europäisch und möglicherweise auch global.

Das mag vielleicht einen schlechten Beigeschmack haben es wurde auch schon angesprochen und wird in der nächsten Präsidentschaft hoffentlich umgesetzt werden. Und natürlich das offene Thema der Flüchtlings und Migrationspolitik Hier haben Sie die ETIAS Verhandlungen auf den Weg gebracht, aber viele Probleme wie z.